Wer vor Krieg, Verfolgung und Folter flieht, muss so schnell wie möglich in der neuen Heimat auch in den Arbeitsmarkt integriert werden, um sich eine eigene Existenz, eine neue Existenz aufbauen zu können.

Es spart Kosten, wenn wir Menschen, die zu uns kommen, schnell in den Arbeitsmarkt integrieren, indem sie ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit bekommen.

Wichtig für uns ist auch, dass Kommunen, Gebietskörperschaften und die, die vor Ort an der Integration der Menschen arbeiten, tatsächlich auch finanziell unterstützt werden. Ich danke Brando Benifei für einen hervorragenden Bericht mit vielen Hausaufgaben, die unsere Mitgliedstaaten sich dann auch zu Herzen nehmen müssen.